Noul regulament este o inițiativă notabilă, deoarece își propune unificarea și simplificarea cadrului de finanțare a infrastructurilor transeuropene de energie. O importanță deosebită în acest context o au instrumentele financiare ale mecanismului Conectarea Europei. Astfel, România va beneficia de fonduri europene pentru promovarea și realizarea unor proiecte strategice naționale. Pentru aplicarea noului regulament, țara mea va fi eligibilă pentru ajutorul financiar european acordat proiectelor de interes comun. Nabucco și AGRI sunt două proiecte strategice în care România este implicată, fiind, totodată, și proiecte de interes comun pentru întreaga Uniune.